J'aimerais donc, s'il vous plaît, avoir une réponse, puisque la dernière fois, quand je vous ai interpellé, vous ne m'avez pas répondu.